Signora Presidente, onorevoli colleghi, io credo che la democrazia, giustamente, abbia dei costi. Il problema non sono i costi della la democrazia, bensì lo spreco che genera ogni tanto la democrazia e in questo Parlamento, in questi cinque anni, ne ho evidenziati parecchi di sprechi, a partire dai fondi che vengono ogni anno elargiti a fondazioni

Nell'arco di tutta la legislatura parliamo di 370 milioni di euro che sono stati elargiti ai partiti.